Madame la Présidente, j'ai voté contre la résolution relative à la Pologne et à la Hongrie pour deux raisons. D'abord, je trouve inadmissible que le Parlement européen s'y félicite du déclenchement de l'article 7 du traité sur l'Union européenne contre ces deux pays. On leur reproche notamment d'avoir violé l'indépendance du pouvoir judiciaire et la liberté académique, mais moi j'estime que des États souverains ont le droit d'organiser leur justice comme ils le veulent. Et pour être tout à fait clair, j'approuve la Hongrie de se protéger contre les tentatives de déstabilisation de George Soros. En second lieu, je trouve inadmissible que la résolution du Parlement européen propose de créer une procédure de surveillance, par des sages prétendument indépendants, du respect des valeurs de l'Union par ses États membres. Je ne veux de tutelle idéologique de l'Union, ni sur la Pologne, ni sur la Hongrie, ni sur la France, ni sur aucun autre État membre.